In sedaj se, seveda, ta odločitev sistema, v katerem živijo že toliko časa, nahaja pred zelo resno preizkušnjo, pred pravzaprav najhujšo grožnjo. Ob tem, seveda, gre dodati, da vseskozi je tukaj na nek način konflikt različnih svetov, različnih vrednot, in to se izkazuje tudi v tem trenutnem stanju. Dobivamo različne informacije o stanju v Venezueli, in zdi se mi pomembno izpostaviti, da, seveda, narod se seveda sam odloča na demokratičnih volitvah, v kakšnem sistemu želi živeti, in je to treba spoštovati.

Zato je potrebna tukaj tudi vloga Evropskega parlamenta in podpora tistim misijam, ki lahko torej izkažejo, kaj v resnici se dogaja.